Wenn wir eines nicht brauchen können in der bitteren Realität Afghanistans, dann ist es beschönigendes Gerede. Ich sage das in Ihre Richtung, Lady Ashton. Sie haben davon gesprochen, die Mitgliedstaaten seien ehrlich engagiert für die Polizeiausbildungsmission EUPOL. Ach wirklich, sind sie das? Und trotzdem bekommen wir noch nicht einmal die 400 Polizisten zusammen? Das ist doch eine Mischung aus Doppelzüngigkeit und Lächerlichkeit. Meinen wir es ernst mit dem, was wir sagen? Schon vor zwei Jahren wurde im Europäischen Security Review festgestellt, dass die geringe Zahl der Polizeiausbilder das Engagement Europas in Wirklichkeit in Frage stellt.